frú forseti ég er að mestu leyti sammála greiningu hæstvirtur ráðherra og við munum eflaust fylgjast spenntir með þingkosningunum í bretlandi núna eftir tæpan mánuð og vonumst vonandi báðir til þess að hin ógurlega stjórn blairista sem þar situr enn og hefur gert okkur íslendingum gramt í geði falli hér kallar hæstvirtur ráðherra fram í að við styðjum báðir miðjumennina í bretlandi líberalana og það er ánægjulegt að heyra það að lokum af því að við erum dálítið á svipuðum nótum heyrist mér hef ég áhuga á því að heyra hvort hæstvirtur ráðherra sé sammála um það að ef það hafi vantað eitthvað eitt umfram annað á íslandi á undanförnum árum og það þá leitt til þeirrar niðurstöðu sem við svo horfum upp á hafi það verið gagnrýnin hugsun og að menn þyrðu að hugsa á gagnrýninn hátt og út fyrir kassann eins og stundum er sagt og hefðu þá möguleika á því að koma þeirri gagnrýnu hugsun á framfæri væri ekki ráð að við reyndum að efla gagnrýna hugsun í samfélaginu í skólum og annars staðar þar sem því verður við komið og vörum okkur á því núna að þó að við kannski endurtökum ekki nákvæmlega sömu mistök með því að byggja upp sams konar fjármálakerfi gætum við endurtekið mistökin að því leyti að einhver annar tíðarandi verði allsráðandi og þá megi ekki lengur tala á gagnrýninn hátt um þá heimsmynd þá er ég til að mynda að tala um þá hættu sem við stöndum núna frammi fyrir að við sveiflumst of langt til vinstri eftir hægri sveifluna sem mér heyrðist við ráðherra hæstvirtrar báðir vera sammála um að nú sé hættan sú að við sveiflumst of mikið til vinstri og